Madame la Présidente, deux valeurs politiques sont importantes pour la démocratie la légitimité, c'est à dire dire la vérité et faire partager cette vérité par la crédibilité, vivre la vérité. Or, sur le développement durable, l'Union européenne devrait interroger sa légitimité et sa crédibilité. Sur les dix sept objectifs de l'agenda du développement durable, je retiens les quatre premiers pauvreté, faim, santé et éducation.

Quelle crédibilité a l'Union quand elle soutient le libre échange et délocalise sa pollution tout en pérorant sur les objectifs écologiques de l'ONU? La Chine pollue pour nous plus que pour elle, et c'est le huitième objectif. Si nous restons dans notre hypocrisie, rien ne changera. Chez nous, l'homme travaille pour l'économie et l'économie travaille pour la finance, alors qu'avec la révolution copernicienne si nos priorités étaient humaines de ce nouvel humanisme que nous demande le Saint Père pour être à l'écoute de la sagesse, bref pour éviter la désolation et le suicide de l'Europe occidentale, nous devrions vouloir que la finance travaille pour l'économie et l'économie pour l'homme et ses besoins.